Es war die Entschließung der Grünen, die dazu geführt hat, dass etwas geschehen ist, mit dem wir eigentlich nicht gerechnet haben, nämlich dass plötzlich die Dinge in Bewegung gekommen sind.

Wenn jetzt die Dinge in Bewegung kommen, was wäre für Sie notwendig, um zu sagen, das ist jetzt genug Bewegung, da könnten wir auch mitgehen?